Köszönöm szépen a miniszter asszony válaszát.

Az Európai Unión belül 50 millió fogyatékossággal élő ember van. Ez a kérdés nem csak rájuk vonatkozik, hiszen az Európai Unió társadalma súlyosan elöregedő társadalom. Ez a probléma nem csak a fogyatékosokat érinti, hanem valamennyi idős ember jövőjét is, mindazokat akik kerekes székkel élnek, mondjuk rámpára van szükségük, tehát összességében ez hamarosan egy össztársadalmi kérdéssé válik, és ezért kell kiemelten foglalkozni ezzel, hiszen ez a jövő.